Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je vais m'adresser d'abord à vous. Je pense que nos concitoyens savent très bien que nous vivons une période difficile et que des efforts considérables sont à faire.

Première condition que ces efforts soient justes. Or, l'expérience montre que, dans les plans d'adaptation, dans les plans de réforme structurelle que votre Commission et votre direction générale imposent aux États membres qui sont aujourd'hui sous programme, le critère de justice sociale est très loin d'être respecté.

Et là aussi, on est loin du compte. Deux ans après le début de la crise de la dette souveraine, on n'a pas l'impression qu'on en sort.

Je m'adresse à vous à propos des deux propositions que vous avez faites mercredi dernier. Je suis réellement inquiet lorsque vous voulez donner à la Commission, au vice président de la Commission, des pouvoirs de supervision des budgets des États membres, des pouvoirs d'intervention directe dans les affaires des États membres, sans aucun souci de ce qu'on appelle aux États Unis les checks and balances autrement dit de la légitimation démocratique des solutions. Je n'ai aucun problème, en tant que démocrate, à reconnaître que je peux être idéologiquement minoritaire. J'ai un problème lorsqu'une idéologie s'impose sans